Sehr geehrte Präsidenten, sehr geehrter Herr Kommissar Lewandowski, meine Damen und Herren! Ich bin sehr enttäuscht über das, was wir heute von dem Vertreter der zypriotischen Ratspräsidentschaft gehört haben, wie restriktiv sie mit dem wichtigen Instrument des Europäischen Haushalts für das Jahr 2013 umgehen wollen. Ich bedaure sehr, dass der Rat nach wie vor kein angemessenes Verhältnis findet zwischen Austerität und notwendigen Wachstumsimpulsen auf der europäischen Ebene.

Wir brauchen ein Fortschreiten im Kampf gegen den Klimawandel!

Wir müssen in erneuerbare Energien investieren, weil das neue Arbeitsplätze schafft. Und wir müssen den Menschen in der Europäischen Union vor allem neues Vertrauen geben.

Das ist doch absolut das falsche Signal, das Sie hier setzen.

Das untergräbt ich sage es nochmals das Vertrauen in das europäische Projekt und in die Verantwortung des Europäischen Rates. Das ist falsche Politik, und deswegen müssen wir das ablehnen.

Das darf auf keinen Fall so weitergehen!

Denn, wenn Sie neues Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der europäischen Ebene stiften wollen, dürfen Sie diesen Haushalt nicht so kürzen, wie der Rat das im Moment vorhat. Aus grüner Sicht ist es so, dass wir natürlich auch Einsparvorschläge machen z.

den Kernfusionsreaktor ITER, den leider eine Mehrheit hier im Hause und im Rat finanzieren will. Wir halten das nicht für das richtige Signal in Zeiten der notwendigen Energiewende, sondern wir müssen mehr in Richtung Windenergie, Fotovoltaik und andere nachhaltige Energien umsteuern.

Wir könnten allerdings als Abgeordnete noch mehr sparen, wenn wir bereit wären, auf Businessflüge auf Kurzstrecken zu verzichten.